Necesita una urgente ayuda no solo porque haya una parte de las FARC que han roto el alto el fuego, que se han retirado y están protegidas en Venezuela y que van a intentar volver al terrorismo abierto, sino también porque están todas las ELN, que es otra de las organizaciones terroristas. Están en Venezuela, dominan, controlan varios Estados en Venezuela.

Ellos participan en la explotación del oro que está causando devastación en el Orinoco, con las tribus indígenas huyendo en gran parte a Colombia también, sumándose a ese éxodo inmenso que se ha ido a Colombia y que también es un factor de desestabilización y preocupación.

comunista, a la dictadura comunista, que fue una vergüenza.